Señor Presidente, promover el apoyo de la Unión Europea y su ciudadanía a los objetivos de las Naciones Unidas para erradicar el sida como amenaza para la salud pública en el año 2030 es para mí razón, pero, además, emoción. Porque en los años 80, en Bermeo, el pequeño pueblo de pescadores en el que nací, esta enfermedad mató a demasiada gente con la que compartí pupitre, adolescencia, que traté de tú. Demasiadas personas que, en espacios y tiempos compartidos, descubrieron la droga y sufrieron la enfermedad, la muerte asociada a esas dos sílabas temibles que se susurraban en cada funeral. Pero también viví una rebelión que comenzaron las madres, las mujeres, la denuncia, la implicación social e institucional, la esperanza, el rigor y la victoria. Y quiero la misma oportunidad, el mismo alivio, para todas y todos los que se enfrentan a un enemigo hoy ya visible y conocido que solo puede rearmarse si desperdiciamos lo que ya hemos conseguido. El sida sobrevive hoy en la pobreza, con la marginación, con los prejuicios y con la desigualdad. Mayoritariamente tiene rostro de mujer. Y es una bomba de relojería emboscada en lo que llamamos tercer mundo, pero también en la Europa oriental. Desactivémosla evitando los vetos que el fundamentalismo quiere imponer en esta cumbre a las asociaciones más activas y útiles consiguiendo que en 2030 al menos el 90 de los seropositivos sepan que lo son, que al menos el 90 de ellos estén en tratamiento y que el 90 de los tratados tengan una carga vírica indetectable. Por eso pido recortes cero contra el sida, ciudadanos activos, leyes que no dificulten el acceso al tratamiento a las poblaciones de riesgo, más igualdad, más mujeres empoderadas y humanidad.